Praktisch ist es nicht so. Praktisch bedeutet das, dass wir zwei Klassen von Mitgliedstaaten haben und etablieren. Und so ist es momentan. Damit können wir nicht zufrieden sein! Und deshalb sagen wir auch gleiche Behandlung für alle Mitgliedstaaten die alten wie die neuen.

und gehört damit zur Mehrheit und nicht zur Minderheit. Der dritte Punkt Ich möchte gerne von der Kommission ein paar Fragen beantwortet haben Worauf beruft sie sich rechtlich bei der Breite und Pauschalisierung in diesem Bericht, den sie vorlegt?

Ab wann gelten zu erfüllende Forderungen denn als erfüllt und gesteckte Ziele als tatsächlich erreicht? Was sind denn nun die Zeitfenster für diese Länder?